Y lo haremos entonces para dar tiempo a que los señores Brok y Gualtieri negocien con el Consejo Europeo las condiciones de aplicación de este artículo 136. Y lo hacemos porque, como ha dicho el señor Leinen, este Parlamento Europeo también es der Hüter der Verträge, y porque queremos que el euro funcione con la participación de todos, con el compromiso de todos, y que sea, a fin de cuentas, señor Presidente, eficaz. Eso es lo que pedimos. No se trata de ninguna querella entre instituciones. No se trata de ganar poder para el Parlamento. Se trata de que lo resultante, de que ese mecanismo resultante, sea eficaz para los ciudadanos europeos.